5 Wirtschaftswachstum, 4,7 Arbeitslosigkeit und eine Staatsverschuldung von 58,3 im letzten Jahr das hat Malta zu einem der Top Performer in der Europäischen Union gemacht, und das wird wahrscheinlich auch ein Grund sein, warum Sie, Herr Ministerpräsident, von den Wählern wieder bestätigt wurden.

Das umfasst auch die erheblichen Steuervorteile, die sich zum Beispiel aus der Sechs Siebtel Regelung über die Rückerstattung von Gewinnsteuern ergeben.